Ja. Tudi sama sem vložila amandma za obvoznico Moravče, ki je že kar dolgo časa, v vseh proračunskih dokumentih, vendar zelo nizko postavko in se stvari ne premaknejo. Med tem časom ugotavljamo, da se je varnost prometa skozi Moravče zelo poslabšala, kajti dnevno gre veliko število tovornjakov iz peskokopa Termit preko Moravče in v obratni smeri, ko se dovažajo razni gradbeni materiali, pepel iz ljubljanske toplarne, in ne vem kakšne snovi še, varne ali, domnevamo, da tudi nevarne, ampak to zdaj ni vprašanje, ampak gre za to, da Moravče potrebuje obvoznico, ko je že nekaj časa v razvojnih programih, pa žal se stvari ne premaknejo, zato smo predlagali povečanje sredstev za izdelavo dokumentacije in potem tudi za nadaljnje postopke.